Señora Presidenta, agradezco el esfuerzo realizado por la ponente para responder a la resolución de este Parlamento y del Consejo, pero parte de las aguas del Sáhara Occidental, que incorpora el Acuerdo, no son titularidad de Marruecos. La legislación internacional es clara al respecto y, además, hemos incumplido todos los plazos para cerrar el proceso de autodeterminación del Sáhara y cumplir con las resoluciones internacionales. Mi partido, el Partido Nacionalista Vasco, y Coalición Canaria concurrimos juntos a las elecciones al Parlamento Europeo y hemos defendido y seguiremos defendiendo la causa del pueblo saharaui, el derecho a su autodeterminación. Pero esta causa está unida al grito de las flotas pesqueras canaria y andaluza, que nos demandan una salida a su dramática situación mediante el Acuerdo que debatimos.